Señora Presidenta, el mercado interior de la energía y la seguridad del suministro de energía están absolutamente vinculados.

y que estuviese interconectado, es una condición esencial para un suministro seguro de la energía en Europa. La seguridad de suministro es, por tanto, un elemento esencial, estratégico, que ha de mejorarse aumentando la eficiencia energética, diversificando los suministradores de energía, las fuentes y las vías de suministro, fomentando los intereses energéticos de la Unión de cara a los terceros países y, en última instancia,

Y en sus relaciones con terceros países, la Unión debe hablar con una sola voz.

Por ello, se convierte en un objetivo esencial de la Unión, en el marco de la segunda revisión de la estrategia energética, lo que se puede denominar conexión de las islas energéticas que hay en la Unión Europea con el mercado interior. En julio de 2009, cuando la Comisión presentó el plan de acción para la interconexión del mercado energético báltico, iniciativa que pretende fomentar la integración del mercado de la energía y el desarrollo de la infraestructura energética en la región del Báltico, el Consejo Europeo lo acogió como una contribución esencial al aumento de la seguridad energética de la Unión —estoy leyendo literalmente—. Esa iniciativa del mercado energético báltico se enmarca actualmente en el contexto más amplio, por tanto, de la Estrategia de la Unión para la región del Mar Báltico —que fue una de las grandes prioridades de la Presidencia sueca—.